frú forseti ég tek undir að það var hálfneyðarlegt fyrir hæstvirtan utanríkisráðherra að vera hér að svara fyrir um hið ólöglega fangaflug í sama mund og ein slík vél var að lenda hér á reykjavíkurflugvelli það er að sjálfsögðu ekki svo að eingöngu þegar fangar séu um borð sé um brot að ræða ef í hlut eiga aðilar sem villa á sér heimildir og í hlut eiga aðilar sem hafa tekið þátt í grófum mannréttindabrotum og lögbrotum eiga þeir að sjálfsögðu ekkert erindi hingað inn í lofthelgina og á íslenska flugvelli þó svo að þeir séu ekki með fanga um borð í viðkomandi ferð en ég ætlaði að spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra að því hverju sæti hin mjög svo fátæklega umfjöllun hans um þann atburð á alþjóðavettvangi sem langfyrirferðarmestur hefur verið í umræðu síðastliðin þrjú ár og það er íraksstríðið það eru sjö og hálf lína í þessari annars sextán blaðsíðna ræðu um það mál hverju sætir til dæmis að hæstvirtur utanríkisráðherra minnist ekki á nýjustu atburði þar sem er sú staðreynd að bandaríkjamenn bandaríkjaher hefur nú játað á sig notkun efnavopna í írak hefur játað á sig notkun fosfórsprengna og að hafa beint slíkum sprengjum ekki til að búa til reyk eða lýsa upp heldur gegn fólki að vísi segja þeir gegn vígamönnum en það er nú kannski erfitt að draga það í sundur þegar ráðist er á stórborg og hún lögð í rúst jöfnuð við jörðu eins og gert var í falluja það liggur fyrir að bandaríkjamenn hafa pyntað fanga það liggur fyrir að þeir stunda ólögmætar fangelsanir því að þeir halda mönnum í fangelsum mánuðum og árum saman án ákæru og nú liggur fyrir að þeir hafa notað efnavopn þetta eru þrjú af fjórum ákæruatriðum gegn saddam husseins saddam hussein er ákærður fyrir fjöldamorð fyrir pyntingar fyrir ólögmætar fangelsanir og fyrir notkun efnavopna hann er örugglega sekur um þetta allt saman en því miður virðast þeir sem steyptu honum af stóli vera orðnir sekir um að minnsta kosti þrennt af fernu hvað segir hæstvirtur utanríkisráðherra um þetta